Das letzte Jahrzehnt hat besonders den Mangel an sozialer Verantwortung in Teilen der Wirtschaft verdeutlicht, und insofern ist auch jedweder Ansatz zu unterstützen, der die Verantwortung von Unternehmen für die Auswirkung auf die Gesellschaft erhöht. Wie sind allerdings diese Forderungen im Lichte eines allgegenwärtigen Lobbyismus zu sehen? In sogenannter beratender Funktion zeigen eben Unternehmen zum Teil sehr wenig Verantwortung für die Gesellschaft. Im Besonderen ist es unlängst durch den Vorschlag zur Konzessionierung der kommunalen Daseinvorsorge, eben der Wasserversorgung, in Erscheinung getreten. Ich frage mich Warum sind Vertreter großer Wasserkonzerne hier als Berater beteiligt gewesen?

Wo bleibt hier die geforderte gesellschaftspolitische Verantwortung?